Aby sme to dosiahli netreba ale hovoriť iba o financovaní a rôznych veciach, čo sa tohto týka, ale určite ako Európska únia by sme mali viacej investovať do vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií. Európska komisia veľmi nedávno zverejnila ďalšie výsledky výskumu, ako ktorá členská krajina investuje práve do tejto oblasti.

Rada by som preto požiadala Európsku úniu, Európsky parlament, Komisiu, Radu, aby sa viacej snažili podporovať členské štáty a viacej tlačili, aby investovali práve do tejto oblasti, pretože len cez peniaze, ktoré vložíme do výskumu, inovácie a vzdelávania, môžeme naozaj splniť ciele aj v Európe